Ook Nederland heeft te maken met criminele Midden en Oost Europeanen.

Ik heb de Commissie gevraagd naar deze cijfers te kijken, maar de Commissie heeft dat geweigerd.

Zwitserland is wél soeverein, Zwitserland heeft wél een betrouwbare munt, Zwitserland kent weinig corruptie en heeft, met een minarettenverbod, laten zien dat hun democratie wél werkt.

Ik roep de Commissie dan ook op om het besluit van Zwitserland te respecteren, de cijfers uit Amsterdam alsnog te bekijken en de problemen van de open grenzen onder ogen te zien.